Frau Präsidentin, Herr Kommissar Andor! So sehr Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit auch zu begrüßen sein mögen, muss man doch feststellen, dass von 28 Mitgliedstaaten mittlerweile 20 der Länder in der EU Regionen aufweisen, wo die Jugendarbeitslosigkeit mehr als 25 beträgt. Lediglich Länder wie Finnland, Österreich, die Niederlande und auch Deutschland und ein paar andere mehr haben keine Ansprüche, obwohl es auch hier Regionen gibt in Deutschland beispielsweise Nordrhein Westfalen die der Förderung bedürften, die die hohe Marke von 25 aber verfehlen. Meines Erachtens besteht hier die Gefahr, dass die bereitgestellten Gelder verwendet werden, um die Probleme zu überdecken und um notwendige Strukturreformen zu vernachlässigen.